um klukkan þrjú þrjátíu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram utandagskrárumræða um alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ísland málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í tæpa klukkustund